Ja, Ben Hoffman obstaja že, mislim, dobrih petindvajset let. Ker pač sem slišal moje rife in, on je pisal meni zanimiva besedila in pol sva našla ekipico in vse skupaj se je oblikovalo, ko sva bila stara, enaindvajset let. tako da že nekaj časa nazaj. Pol smo začeli delati, z ekipico komade in, vse skupaj se je prestavilo na, natečaj, kjer smo tudi ene par jih zmagali in v Kranju smo postali kar poznan bend. malo nedorasli samim sebi, meni se zdi, tako da smo se pol na eni točki raztepli po celi Sloveniji. Jaz sem šel v Ljubljano, kitaro sem dal v kot, pol sem si pa nekega dne na smučanju, ramo spahnil in sem rabil kitaro za podstaviti, ravno prave velikosti. na višini pravi, no, in sem začel spet igrati, poklical ekipo. in smo se spet zbrali, ampak ekipa še zmeraj ni bila resna, tako da sem pol na eni točki čisto zamenjal ekipo. In, kakšno leto nazaj se je poklapalo in naredili smo čisto svežo glasbo. posneli singel s Petrom Dekleva, on je kitarist, pa v bistvu dober producent, no, odličen producent, sicer igra pa pri Društvo mrtvih pesnikov, Hamo pa Tribute Two Love. In je dal neki novi vid v bistvu igranje kitare, včasih vidiš, da je manj več in, zdaj ustvarjamo z novimi izkušnjami, posneli smo nov prvi singel, ful dobro sprejet je bil na nacionalnem radiu tudi na drugih radiih. In zdaj kmalu pride, no, v bistvu drugi je že prišel, malo bo rockovski, alternativen pa mogoče zaradi tega ni tako dober odziv, ker pač alternativa ostaja malo v ozadju v Sloveniji. tretji singel je plesni pa pop, tako da tisti bo pa spet meni se zdi, kar zagrabilo poslušalstvo. Pa mislim, mladi bendi zmeraj gruntajo, to je pa tako težko, ampak jaz mislim, dober komad bo prej ali slej nekdo slišal in, vse, kar rabiš storiti, je, v bistvu pošiljati naokoli. Zdaj mi smo imeli sicer eno dobro piarovko, ampak dejansko ne moreš bi hvaležen piarovki, hvaležen moraš biti v prvi vrsti, zasedbi, v bistvu pa bendu, ko nekaj dobrega naredi pa posname, in ke on to sliši, in če njega prepriča, bo rekel: "To je pa dobro," in te bo zvrtel. In, to je neka odskočna deska, vrhunska reklamna popevka tedna, če te tja uvrsti, potem pač zbereš prijatelje pa babice pa dedke, da glasujejo zate, pa še kakšen drug, ke mu je pač pesem všeč, in pol si dejansko predvajan dvakrat na dan en teden in je to izvrstna promocija za en bend, ki je v enih, v enih povojih. Sicer pa, ja, narediti dober komad, poslati na radie in priti do ta pravga ušesa in pol se vse zgodi samo od sebe. No, o nekih špilih še ne moremo govoriti, ker smo pač svež bend, tako da ponavadi pravijo, da se določen bend prime, traja vsaj štiri leta. zdaj pač ja do prvega špila prideš prej, ampak moraš imeti zunaj vsaj tri single. Ke nekateri slišijo komad, pa rečejo: "To je pa tako dobro, da bi šel na koncert," kakšni so mičkeno bolj zahtevni pa rečejo: "Zdaj bi pa rad dva ali pa tri komade," in potem pač ja, se začnejo špili, ampak zaenkrat, kar imamo stika z drugimi bendi, je samo pač tam v placu v Ljubljani, ke vadimo, in, nekateri imajo ogromno špilov, ampak to so že uveljavljeni, kakor so Mrfiji, Joker out, Hamo pa Tribute Two Love, so baje na vsaki, vsak dan nekje, tako da je tudi naš producent zdaj malo, malo zaseden. So pa bend v bistvu, tudi ta korona cajt je malo drugače zastavil vse skupaj, ni toliko prostora za neuveljavljene bende, ke pač, ja, v občinskih proračunih je ostalo nekaj denarja in zdaj ta denar hočejo obrniti, ampak že zmeraj hočejo nekaj dobiti nazaj in, tako da, porivajo naprej uveljavljene skupine. pomaga to, da poznaš prave ljudi pa kolege, tako da rečeš kolegu: "A bi pofotkal," ke dejansko sam sebe nočeš fotkati, Pri videu imamo srečo, da dejansko naš bobnar, producent pa tudi video montažer, tako da se tega loteva sam, skratka, ne vem, pomaga ti, da prišparaš kakšen, kakšen, kakšen evro. sicer pa, mislim dober spot je v bistvu dobra ideja, ne pa tam vrhunski snemalec, katerega za snemalni dan odšteješ tudi tri tisoč evrov. Tako da ja, mislim, če imaš idejo, jo izpelješ, po pa včasih se zdi ideja super tebi pa ne toliko javnosti, včasih se pa vse skupaj poklapa, Ideje za videospot so naše, ja, ja. Razen za drug videospot, ke je čisto artiš, ke je v bistvu delala ena, ena umetnica vizualna, Nika. In smo ji predstavili svojo idejo, v bistvu o čem govori besedilo, v bistvu, kaj stoji za besedilom, pa si ga je ona pol po svoje razložila in, in, in dejansko je prišlo nekaj, nekaj odbitega, no. Ko v bistvu tudi naše ime, Hoffman je nekaj, nekaj psihadeličnga. Zdaj, ko je ta korona, sem se usmeril v studijsko fotografijo, predvsem v fotografijo izdelkov. Tako da sem zdaj oni manko pri prihodkih, ko je bil precej manjši, nekako zapolnil. sicer pa ja, čez leto so komercialni v bistvu v komercialni, reklame, dogodki, ke se spet vračajo hvala bogu. potem, tudi pri tretji korporativni, poleti grejo pa vsi na dopust, ampak se pa poročajo, no, tako da. zelo rad delam to, ke sem bil dolgo časa reportažni fotograf, začel sem pa pač prav s portretno fotografijo, poroka je pa pač še en skupek tega obojega, pa še kul folk je v Sloveniji, no, tako da, ja. Vsak prvi sestanek, ke je vsak ga v bistvu, mislim, da devetdeset posto folka reče: jaz pa nisem za pred kamero." Potem se dobiš še enkrat na lokaciji, kjer fotkaš, da malo preveriš svetlobo in se še bolj spoznaš s parom. In pol se kar naenkrat zgodi tista spontanost, ke ti par zaupa in, in pač, ja. Sebe imam za enega, sproščenega posameznika pa da dejansko lahko sprostim, v bistvu to je naloga fotografa, da pač tistega, ki je pred kamero, sprostiš. In in pol, ko sta pa dva pred kamero, in dva, ke sta nora en na drugega, potem pa dejansko lahko samo pač opazuješ, jih mičkeno usmerjaš in dejansko tvoja naloga je, da jih sprostiš, na drugi točki pa uloviš ono kemijo med njima in to je v bistvu, ja, naloga fotografa, da sprosti pa pač, da poskrbi za tehnično dovršenost fotografije.